Hvala lepa, gospa ministrica. Moram reči, da s tem, kar ste povedali, sem zadovoljen. Vnaprej se že tudi zahvaljujem za pisne odgovore, ki jih boste posredovali na konkretna vprašanja, in mogoče bo to tisto, kar bo kar bo le, bi rekel, spodbudilo vse odgovorne, da se resno skupaj lotimo tega tega zelo perečega problema te obvoznice Hotič. Ker pa je ta problematika res tako pereča že toliko in toliko let in toliko in toliko opozarjanj s strani tam živečih krajanov in vseh, ki se po tej cesti vsakodnevno tudi vozimo, tudi občine, ki je med drugim seveda poskušala že s kar nekaj poskusi za čimprejšnjo dosego tega cilja, te obvoznice, bi kljub temu, da sem dobil odgovore in da jih še pričakujem v pisni obliki, predlagal razpravo o tej problematiki obvoznici Hotič na naslednji seji. Hvala lepa.